Cette journée est pour nous, femmes, députées européens et membres du groupe Identité et démocratie, l'occasion de rappeler à quel point les violences commises contre les femmes constituent une préoccupation de tous les instants, indissociable de la promotion de notre modèle de civilisation fondé sur l'égalité entre les hommes et les femmes.

Si elle n'est évidemment pas exclusive, la part des agresseurs non autochtones dans ces actes est tout de même significative.

Ouvrir grand les vannes de l'immigration, c'est multiplier les menaces sur le sort des femmes européennes empêcher les femmes de le dire, c'est enfermer les victimes de ces agressions dans une double peine.